Doamna președintă, domnule comisar, sunt membră a Comisiei TRAN și cred că este nevoie de îmbunătățirea mobilității transportului, evident, ținând cont de reducerea emisiilor, pentru că statistica arată că 25 din emisiile din Uniunea Europeană sunt din partea transportului și 70 din transportul rutier. Mă bucur că în raport s a pus accentul pe transportul urban, unde putem să avem o contribuție majoră în reducerea emisiilor și cred că este important să se treacă la combustibili alternativi mai întâi la acest nivel. Știm că, potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, zgomotul produs de traficul rutier reprezintă cel de al doilea factor de stres din mediul înconjurător. Este nevoie, așadar, de o tranziție spre un transport ecologic de aceea, este nevoie de investiții în cercetare, în industria auto, pentru a putea avea mijloace de transport eficiente și nepoluante. În Cartea albă privind transportul din 2011 se arată foarte clar că avem nevoie de o politică de mobilitate durabilă și că trebuie să ne bazăm pe o gamă largă de instrumente politice, care să asigure o tranziție eficientă.